Herr Präsident, Frau Hohe Vertreterin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die arabische Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Menschen kämpfen für ihre Würde, sie wollen in Freiheit, in einer Demokratie und in einer Ordnung des Rechts leben wie wir. Es ist unsere politische und moralische Verpflichtung, die Menschen in der arabischen Welt dabei engagiert und umfassend zu unterstützen. Ich war am vergangenen Wochenende in Kairo und bin auf dem Tahrir Platz mit vielen jungen Menschen zusammengekommen. Die Offenheit, die Zuversicht, der Mut und der Optimismus der jungen Menschen in Kairo haben mich tief beeindruckt. Ägypten und andere Länder Arabiens haben jetzt die Chance auf eine demokratische Entwicklung. Dies ist auch eine Chance für Israel, damit es nicht neben Libanon die einzige Demokratie im Nahen Osten bleibt. Der Wandel in Arabien muss als Chance genutzt werden für Frieden zwischen Israel und Palästina. Alles muss unterlassen werden, was diesen Frieden behindert. Das bedeutet, der Siedlungsbau Israels ist eine Provokation für die Palästinenser und die Hamas Raketen sind eine Provokation für die Israelis. Beides muss ein Ende haben! Frieden zwischen Israel und Palästina ist möglich zwei Staaten jeweils in sicheren Grenzen, als gute Nachbarn friedlich zusammenlebend. Jetzt ist nicht die Zeit für Kleinmut und zögerliches Handeln, jetzt ist die Zeit für Mut, Entschlossenheit und staatsmännisches Handeln, jetzt ist die Zeit für Frieden im Nahen Osten, jetzt ist die Zeit für Demokratie in den arabischen Ländern!